es keine wirkliche gemeinsame Russlandpolitik gibt, werden wir in diesem Spiel stets der Verlierer sein! Das sehen wir auch im Zusammenhang mit der Ukraine und anderen Fragen. Ich glaube, dass das Wettrennen mancher europäischer Staaten nach Moskau, weil sie meinen, in der Energiepolitik ihr eigenes Geschäft machen zu können und vieles andere mehr, nicht zum Nutzen gemeinsamer Stärke ist.

Letztlich haben wir gemeinsame Interessen. Auch Russland hat gemeinsame Interessen. Ich glaube, nur wenn Russland eine vernünftige örtliche wirtschaftliche Entwicklung hat und nicht nur vom Verkauf von commodities abhängt, hat Russland eine langfristige Entwicklungsmöglichkeit. Und dies zustande zu bringen, geht, glaube ich, nur in der Kooperation mit der Europäischen Union. Diese gemeinsamen Interessen, die auch strategischer Art sein können, sollten gesehen werden. Aber das bedeutet auch, dass Russland wenn wir diese strategische Partnerschaft voranbringen wollen, ein neues Partnerschaftsabkommen haben wollen sehen muss, dass man sich in der Nachbarschaft anständig verhält. Es muss klar sein, dass near abroad nicht mehr gilt, dass Staaten, die unabhängig sind, unabhängig sind in ihren Entscheidungen, dass der Weg, wohin sie gehen, in diesen Ländern entschieden wird, und nicht in Brüssel, Berlin, London oder Moskau. Ich glaube, auch das muss klar sein, und deswegen darf man nicht wie in dem Fall der Ukraine oder mit Druck auf Moldawien, mit Transnistrien oder in den anderen Fällen in Armenien haben wir einen ähnlichen Fall Druck ausüben, der nicht den Regeln entspricht und rein machtpolitischer Art ist und nicht zu einer vernünftigen Nachbarschaft gehört.

Ich glaube, dann hätten wir eine wunderbare Zusammenarbeit, aber davon sind wir weit